iš tikrųjų jau 10 metų mes tą programą naudojame, ir ne visos valstybės panaudoja visas galimybes mėginant įsisavinti arba pasinaudojant šitos programos galimybėmis. Aš turiu omenyje net ir pačią Lietuvą, kad Lietuvos politikai dar ne visi žino, kad tokia programa egzistuoja. Ir ypatingai Baltijos valstybėse cigarečių kontrabanda yra labai akivaizdi kai kuriuose mūsų regionuose iki 40 proc. yra naudojama kontrabandinės cigaretės. Ir aš manau, komisaras puikiai tai žino, todėl mano pasiūlymas ateityje labiau propaguoti šitą programą ir netgi koordinuoti, ką kalbėjo ir mano kolega B.